Das Klima in diesem Ausschuss hat gezeigt, dass wir parteiübergreifend an einem Strang ziehen, wenn es darum geht, Steuergerechtigkeit in Europa voranzutreiben. Ich danke der Kommission, dem Kommissar Moscovici insbesondere, dass auch unsere Arbeit hier in der Arbeit der Kommission einen solchen Niederschlag gefunden hat und Parlament und Kommission hier alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Aber die Arbeit im TAX wie auch im TAX 2 Ausschuss hat gezeigt, dass Mitgliedstaaten ohne den Druck, den wir gemeinsam mit der Öffentlichkeit in den letzten anderthalb Jahren entfaltet haben, niemals bereit gewesen wären, so weit zu gehen, wie sie jetzt im laufenden Gesetzgebungsverfahren bereit sind, zu gehen. Aber das ist noch nicht weit genug! Denn die Vorschläge, die die Kommission vorgelegt hat, werden und das sehen wir ja jetzt schon von den Mitgliedstaaten wieder an einzelnen Stellen aufgeweicht.

Deswegen war es wichtig und es war richtig, dass wir uns mit dem Panama Untersuchungsausschuss jetzt ein weiteres Organ hier im Hause gegeben haben, mit dem wir weiter Druck ausüben können, hier gegen staatlich organisiertes Steuerdumping, aber auch gegen Geldwäsche stärker vorangehen zu können, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Wir können alle heute sagen Kommissar Moscovici, das Parlament hier steht in Gänze hinter der Arbeit für mehr Steuergerechtigkeit in Europa, für mehr Transparenz, für eine fairere Unternehmensbesteuerung, aber auch für eine Verstärkung des Kampfes gegen Geldwäsche. Wir werden dies im Panama Untersuchungsausschuss, aber auch bei unserer regulären Arbeit im Ausschuss für Wirtschaft und Währung dieses Hauses aufrechterhalten. Dort haben wir in der Vergangenheit mit den Berichten der Kollegen Bayet und Dodds gezeigt, dass wir gewillt sind, auch legislativ hier voranzuschreiten.